V, po dvestošestinštiridesetem členu želim, da se opravi širša razprava v državnem zboru. Kajti dosti je teh stvari še za vprašati, pojasniti. In prav je, da dobimo odgovore. Hvala lepa.